est loin de s'améliorer, bien au contraire. Avec le nouveau rapport de l'ONU, on voit que la situation tendrait plutôt à se dégrader.

sont en rupture d'eau potable ou n'ont toujours pas accès à l'eau potable. C'est absolument inadmissible et inacceptable. À mon sens, il faut vraiment soutenir et je crois que l'Union européenne doit soutenir au niveau international et à Istanbul le statut de l'eau comme bien commun de l'humanité. Ce n'est pas une marchandise qu'on peut vendre ou qu'on pourrait vendre avec nos entreprises multinationales.